Ak dovolíte, nebudem teraz hovoriť o krajinách mimo Európskej únie, pretože problém s homofóbiou máme aj v členských štátoch Európskej únie. Nie je to ani tak dávno, možno pár dní minulý týždeň, poslanec národnej rady parlamentu mojej krajiny vystúpil v pléne a povedal o homosexuáloch, že sú to chorí ľudia, ktorí by mali byť niekde zatvorení a ktorých treba liečiť. Takže netvárme sa, že to existuje mimo Európskej únie, existuje to u nás v členských štátoch Európskej únie. Mňa vždy takéto vyjadrenia prekvapujú, pretože keď sa s niekým zoznamujem, ja sa ho nepýtam na jeho sexuálnu orientáciu. Keď si vyberám svojich priateľov a priateľky, nepýtam sa ich, čo robia v rámci svojej sexuálnej orientácie. Snažím sa vždy, aby mojimi priateľmi a ľuďmi, s ktorými sa rozprávam, boli slušní ľudia ľudia, ktorí majú možno rovnaký pohľad na život ako ja. Preto mi je veľmi ľúto, že aj dnes, v súčasnej dobe sú práve príslušníci LGBT vystavovaní takýmto útokom nielen zo strany extrémistov, ale aj zo strany politikov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Mojou predstavou je, keď nedokážu upraviť spolužitie partnerov rovnakého pohlavia jednotlivé členské štáty, bolo by namieste, keby takéto spolužitie sme upravili na úrovni Európskej únie. Je na to najvyšší čas, pretože je úplne evidentné, že v jednotlivých členských štátoch Európskej únie sa s touto agendou nedokážu vysporiadať.